Po okresie względnego spokoju, prezydent Łukaszenka ponownie używa siły wobec działaczy opozycyjnych.

Brutalna rozprawa z uczestnikami pokojowej demonstracji, aresztowanie przywódców opozycji, swoich kontrkandydatów w wyborach, stanowi jawne pogwałcenie praw człowieka oraz rezygnację z działań zmierzających do poprawy relacji z demokratycznymi krajami europejskimi. Dlatego w pełni popieram rezolucję Parlamentu wzywającą do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych oraz powtórzenia wyborów.